De laatste stuiptrekkingen van een crimineel regime sleurden nog tientallen mensen de dood in.

Wel, de bevolking heeft een klaar beeld van welke richting het land moet uitgaan. Zij kiest de democratische weg, zij kiest de Europese weg, in goede verstandhouding met al haar buren. Maar tegelijk blijft het probleem dat dit proces vertraagt, wél bestaan. Oekraïne heeft snel nood aan een democratisch gedragen, professionele regering, een nieuwe ploeg die de nodige hervormingen doorvoert, die een performante administratie opzet, minder gecentraliseerd en met meer bevoegdheden voor de regio's, transparant, verantwoordelijk. Na de Oranjerevolutie is dit de tweede omwenteling in tien jaar tijd. Toen veranderde niets ten gronde, deze keer is er te veel bloed gevloeid. De dood van zovele mensen mag niet vergeefs zijn. Oekraïne rekent op de EU om actief te helpen de fouten van dat verleden niet meer te maken.